forseti ég vil þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra alveg sérstaklega fyrir þá málsmeðferð sem við tökum þátt í sem sagt að við leggjum fram þessa munnlegu skýrslu og við höfum reyndar kallað hana skrifaða sem hann kallar sína fyrri skýrslu og ég vil þakka honum alveg sérstaklega fyrir þessa málsmeðferð eins og hæstvirtur ráðherra sagði í ræðu sinni að staðgöngumaðurinn er ekkert sérstakt viðfangsefni í stjórnmálum það er skemmt frá því að segja að fyrir tveimur árum þegar þingsályktunartillagan var hér til meðferðar þá greiddi ég atkvæði gegn henni og ég taldi að við værum alls ekki komin á þá leið að við gætum samþykkt að semja ætti frumvarp um þetta mikla efni við vorum fjögur sem lögðum fram breytingartillögu við þingsályktunartillöguna það voru háttvirtir þingmenn árni þór árnason birgitta jónsdóttir eygló harðardóttir og ég og breytingartillagan var þess efnis að starfshópurinn skyldi skoða álitamál um staðgöngumæðrun sem mér sýnist þessi starfshópur hafa gert en auk þess hefur hann reynt og sett fram hugmyndir að því hvernig hann hyggist leggja fyrir lagafrumvarp vegna þess að það er náttúrlega það sem þingið samþykkti að yrði gert en hæstvirtur ráðherra segir réttilega það er vandasamt ef leyfa ætti staðgöngumæðrun í fyrsta lagi er líðan barnsins auðvitað alltaf í fyrirrúmi í öðru lagi er það spurningin um hvort markmiðið um staðgöngumæðrun í velgerðrskyni hvort það sé yfirleitt hægt að uppfylla það markmið í þriðja lagi er nefnd réttarstaða barnsins ef staðgöngumæðrun fer fram án milligöngu hins opinbera í fjórða lagi eru nefndar til siðferðislegar spurningar sem varða velferð og heilsu barnsins staðgöngumóðir og tilvonandi fjölskyldu við þurfum að velta fyrir okkur hugsanlega markaðsvæðingu misbeitingu vegna ójafnrar efnahagslegrar stöðu og ýmislegt sem ýmsir þingmenn hafa farið yfir hér í máli sínu í fimmta lagi er nefnt að ísland yrði fyrst norðurlandanna til að leyfa minnstar áhyggjur af í þessu samt sem áður væri það nægilegt fyrir því að ég mundi segja nei við eigum að bíða þó að það sé það sem ég hafi minnstar áhyggjur af þá mundi það nægja mér til að greiða atkvæði með því að við leyfðum hér staðgöngumæðrun starfshópurinn hefur sett fram hvernig hann hyggist búa til frumvarp eins og fyrir hann var lagt þar koma fram ýmis álitaefni við getum til dæmis sagt eins og þar kemur fram er það ekki réttlátara að allir þeir sem geta ekki eignast börn af einhverjum ástæðum geti þá notað staðgöngumæðrun heldur en bara konur sem ekki geta það af því að þær vantar leg eða annað það er út af fyrir sig spurning sem mjög rétt er að spyrja og ég er sammála því sem kemur fram hjá hópnum að það væri þá réttara að það væru allir en það sem sagt nægir samt ekki og þær spurningar sem þar koma fram eru allar til þess að auðvitað þarf að ræða en í mínum huga tel ég það vera grundvallaratriði að það eru engin lög það er aldrei hægt að setja nein lög sem eru konu frá því að geta hugsanlega orðið fyrir þrýstingi jafnvel frá sínum nánustu um það að ganga með barn og nota líkama sinn til að ganga með barn sem hún þyrfti að gefa frá sér það eru engin lög sem geta varið þann rétt konunnar og þess vegna eigum við ekki að leggja út á þessa braut